China este, în prezent, a treia economie mondială, după Uniunea Europeană și Statele Unite. Uniunea Europeană este primul partener comercial al Chinei, iar aceasta este al doilea partener al Uniunii în acest domeniu. Pe de altă parte, Europa este unul dintre cei cinci principali investitori străini direcți în China 17,8 miliarde de euro în 2011. În sens invers, fluxul de investiții chinezești în Europa a crescut semnificativ, în ciuda crizei, atingând nivelul de 3,1 miliarde de euro în 2011. Este normal ca, la nivelul Uniunii, să acordăm o atenție deosebită relațiilor cu această țară, relații care trebuie să fie în concordanță cu principiul de parteneriat, fondat pe reciprocitate.